Ich glaube, es gibt in dieser Diskussion einen, der wirklich großen Erfolg gehabt hat, und das ist der Berichterstatter. Ich glaube wirklich, dass der Berichterstatter in diesem Dossier unglaublich viele Widerstände hat überwinden müssen und so das Möglichste aus dieser ganzen Frage herausgeholt wurde. Tatsächlich ist es so, dass es in diesem Hause nicht wirklich eine Mehrheit für eine tatsächliche Ökologisierung des Verkehrs gibt.

Dass es eine Mehrheit im Rat gibt, denen Straßenanrainerinnen und Straßenanrainer vollkommen egal sind, und dass es eine Mehrheit im Rat gibt, die dafür ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten irgendeinen Ramsch, der weit transportiert wird, und nicht hochqualitative regionale Produkte kaufen. Aus dieser Situation heraus ist meines Erachtens noch das Beste herausgeholt worden. Wir haben erstmals das Prinzip der externen Kosten. Das war ein großer Schritt, ein schwieriger Schritt gegen diese Widerstände. Wir haben erstmals die Möglichkeit, Abgase zu bemauten. Wir haben die Möglichkeit Lärm zu bemauten. Aber viel zu wenig natürlich und viel zu gering. Wenn man sich die Tabellen anschaut, ist das wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist auch gelungen, die Korridore sozusagen zu erweitern.

Das sind Dinge, die mich wirklich unzufrieden machen. Aber ich schließe mich den Kolleginnen und Kollegen an, die meinen, man muss jetzt dafür stimmen, weil sonst alles den Bach hinunter geht. Ich stimme schweren Herzens dafür und denke, es ist gut, soweit gekommen zu sein, aber es muss in Zukunft noch viel besser werden.